Diesen Satz höre ich immer wieder von einem ehemaligen Kollegen, Landeshauptmannstellvertreter Ernst Höger, der durch einen Zeckenbiss schwer herzkrank wurde und im Dezember 2004 das Glück hatte, eine passende Herzspende zu erhalten.